Señor Presidente, a mi juicio, este excelente informe diseña las líneas maestras que deben inspirar el nuevo Libro Blanco del transporte que configure la política europea de transportes para los próximos diez años. El presente informe tiene varios hitos que son dignos de reseñar la necesidad de un fondo financiero como instrumento imprescindible el reto de la creciente demanda del transporte de mercancías la búsqueda de soluciones comodales que aporten seguridad para los usuarios y para las mercancías la necesidad imperiosa de zonas de descanso suficientes y seguras en el transporte por carretera el diagnóstico a mi juicio, certero de que no debe darse una mera competencia entre los distintos modos, sino complementarse mutuamente buscando criterios de eficiencia la afirmación del ponente valiente, a mi juicio, y justa de que no siempre el transporte por ferrocarril o por vía marítima es más respetuoso del medio ambiente que el transporte por carretera.